Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem, tudi vladni strani, ki je tukaj danes z nami. Zdaj jaz bom probal svojo razpravo bazirati na enem nekoliko drugačnem energetskem potencialu, pa mislim, da mi bo tudi uspelo, to si upam napovedati že vnaprej. Danes obravnavamo rebalans in v SMC-ju, bom rekel tako, da pogovarjamo se zelo veliko danes tudi o o, tako skrite so, sem pa tja pokukajo ven raznorazne ideologije, bom rekel, na področju politike, pa tudi na področju ekonomije. In to se vse prepleta, pa se to malo prerivamo. Zdaj v SMC-ju je naš pogled bolj socialno-liberalen, v našem Državnem zboru pa najdemo tudi druge poglede. In ta tekma, ki se danes odvija, je po svoje zanimiva, mi je pa žal, da je ne dvignemo vsaj nekaj nivojev višje, in da je ta razprava, da bi nam lahko bi nam bila vsem nam v ponos in bi lahko vsi od tega tudi nekaj odnesli v končni fazi. Če se spet fokusiram nazaj na na sam proračun. Zdaj, vemo, da je to tak, do neke mere tudi delikaten politični manever, smo pa danes v začetku vseh razprav tudi slišali, da ni dovolj sodelovanja med koalicijo pa med opozicijo. In jaz se potem vprašam, kakšen bi moral biti ta rebalans ali pa, če razširim razpravo, kakšen bi moral biti proračun, ki ga bom, bomo verjamem, v kratkem tudi sprejemali, ko bo prišlo na vrsto leto dva tisoč dvajset, da bi bil všeč tudi opoziciji, ker normalno, če ga koalicija pripravi, potem je vložila neko energijo, neka pričakovanja in se je maksimalno potrudila, kolikor je pač lahko. Zdaj, lahko smo s tem predlogom zadovoljni, lahko smo malo manj zadovoljni, lahko smo zelo nezadovoljni, ampak moje vprašanje še vedno obstaja in dodal bom še to, če je težava tega rebalansa v tem, da samo nekaj milijonov, kot smo slišali v v preteklosti, v nekih drugih vladah, ne vem, ali je to deset let nazaj manj ali več, saj niti ni važno, da z nekim amandmajem premaknemo dva tri milijona iz ene postavke na drugo postavko in potem nek proračun ali pa na nek rebalans postane od tega, da je slab, da postane dober, potem operiramo z nekimi relativno dobro pripravljenimi osnutki oziroma dokumenti. Jaz to sodelovanje ga ne razumem na tak način, ampak ga razumem na nekoliko bolj kompleksen, na drugačen način, seveda je pa potem, če to to idejo o tem zelo širokem sodelovanju priženemo do do skrajnosti oziroma do do ekstrema, pridemo do ugotovitve, da dejansko ne rabimo ne koalicije ne opozicije in se lahko vsi usedemo in dogovorimo, ampak na žalost politična realnost je taka, da to ni možno, pa ne glejmo grdo samo na Slovenijo, najbrž vemo, da to ne deluje praktično nikjer, morda v kakšni lokalni skupnosti, ki je tako majhna in enostavno čuti in se zaveda, da mora biti tako zelo močno povezana med sabo, da so kakršnekoli delitve na osnovi nekih ideologij, nekaj, kar jih bolj ovira, kot pa da bi jim dajala neko spodbudo k temu, da delajo potrebne korake naprej. In če se spet pogovarjamo o ideologiji, kar v končni fazi je, ne, na področju ekonomije, pa se prerivamo okoli tega, ali naj delujemo prociklično ali ne delujemo aciklično, ali v dobrih gospodarskih razmerah naj dvignemo davke, naj jih spustimo, naj povečamo potrošnjo, naj spustimo potrošnjo, kaj narediti, kadar se razmere spremenijo, torej kadar našemu gospodarstvu na gre dobro, ali spet naj dvignemo davke, naj jih spustimo, naj povečamo, zmanjšamo potrošnjo, e, to je tista materija, ki o kateri govori proračun oziroma rebalans proračuna. In tukaj lahko naredimo zelo, poiščemo zelo dobre rešitve, lahko ga pa tudi polomimo. Jaz verjamem, da ta osnutek, ki ga imamo pred seboj, se zaveda vseh teh tveganj, o katerih govorijo v končni fazi ne samo fiskalni svet ali pa Evropska komisija, ampak še marsikdo drug. Ker tako bom rekel, tisto, kar je v vplivu slovenske politike oziroma političnega sistema, tisti podsistemi, na katere mi imamo neko besedo, ki jih lahko reguliramo s pomočjo nekih ukrepov, zakonov, in tako naprej, ravni, tukaj lahko delamo neke korake. Mene malo bolj skrbi tisti del naše stvarnosti, na katerega mi kot Slovenija nimamo vpliva, in to so predvsem področja, ki so vezana na spremembe, ki se dogajajo globalno, torej z vidika samega protekcionizma in pa geopolitičnih groženj, gledano bodisi na posamezne regije, ki niso niti tako zelo oddaljene od nas, ali pa tudi na neka neka žarišča, ki lahko v nekem trenutku spričo nekih neugodnih okoliščin ali pa sosledja nekih dogodkov, tudi v situaciji, ki si jih noben ne želi. To mislim, da je tisto, kar nam lahko kot Sloveniji naredi največ težav, bi pa rad izpostavil še eno stvar. Velikokrat slišimo o tem oziroma čedalje glasnejši so tisti, ki govorijo o prihodu neke recesije. Zdaj taka sporočila so, bom rekel, škodljiva za naše gospodarstvo, pa ne govorim na to, da ne rabimo biti pozorni in spremljati zelo podrobno, kaj se dogaja v naših najožjih trgovinskih partnerjih, kaj se dogaja znotraj Evropske unije in širše po svetu, ampak da govorimo v tem trenutku o recesiji, je nekaj, kar ima predvsem negativen učinek na na naše gospodarstvo, je pa dejstvo in to številne institucije, ki so aktivne na področju ekonomije, poudarjajo, da prihaja do določenih ohlajanj. Ta ohlajanja so pa posledica ravno teh nesigurnih in negotovih okoliščin, tako znotraj Evropske unije, v odnosu do do brexita, kot relacij med recimo ZDA pa Kitajsko in še bi lahko naštevali. Pomembno pri samem rebalansu je v tem, da zasleduje neko srednjeročno vzdržnost javnih financ, kajti lahko le to je neka osnova, neka neka realna podlaga za blaginjo naših ljudi na, lahko rečemo, dolgi rok. Težava, ki jo imamo pa v politiki, je v tem, da se tiste politike, ki so nastavljene na dolgi rok, dostikrat ne odražajo v neki pretirano visoki javnomnenjski podpori katerekoli vlade, naj bo leva, desna, sredinska ali pa kakšna tretja ali pa četrta varianta. To je pač odgovornost politike, ki si jo mora naložiti na ramena in včasih tudi stisniti in, bom rekel tako, državniška je tista politika, ki potem neko zaupanje ljudi, investira v take projekte, ki se morda v nekem trenutku zdijo ne ravno najbolj popularni, ampak na srednji in dolgi rok prinesejo neke pozitivne rezultate. Potrjuje se moje pričakovanje, ker smo v preteklih mesecih veliko poslušali o neki študiji OECD, ki govori o tem, da je naše obremenitev dela v Sloveniji nesorazmerno visoka primerjavi z drugimi članicami OECD, po drugi strani je pa kapital manj obdavčen. Zdaj, mi se pogovarjamo tudi o nekem takem osnutku, pa spet v tej enačbi je oziroma v tem priporočilu, ki smo ga dobili iz OECD-ja, z enega dela političnega prostora slišim samo eno polovico enačbe, torej, kapital boste preveč obdavčili. Sigurno je potrebno nekaj se nečesa se zavedati - mi v Sloveniji najmočneje konkuriramo predvsem z državami, ki so v naši neposredni bližini, torej tudi z Italijo, z Avstrijo, z Madžarsko, s Hrvaško, in potem še južneje ali pa če želite, vzhodneje, kjer imamo neke primerljive platforme, oziroma kjer je strošek dela primerljiv, zagotovo pa neko podjetje, kadar se odloča, ali bo ostalo v Sloveniji oziroma ali bo prišlo v Slovenijo oziroma ali bi raje prišlo na Hrvaško ali Avstrijo, oceni celotno paleto nekih stroškov na eni strani, na drugi strani pa tudi nivo nekih storitev, ki mu jih država ponuja. Zdaj, jaz verjamem, da Slovenija ponuja relativno visok nivo nekih storitev, sigurno pa imamo možnosti še za izboljšave na številnih področjih. Ne bom zdaj našteval, ker to ni materija današnje razprave, bo pa sigurno priložnost govoriti o tem tudi v prihodnje, ko se bomo lotili tudi tistih izzivov, ki jih danes se jih danes zgolj bežno dotikamo. Meni se zdi pomembno, da je vidik zadolženosti naše države v zadnjem obdobju, torej smo na boljšem. V preteklosti smo še recimo leta dva tisoč štirinajst bili zadolženi za tisoč štiriinosemdeset milijonov evrov, torej milijardo štiriinosemdeset, leta dva tisoč devetnajst, torej danes, je pa danes ta zadolženost za tristo milijonov manjša. Torej nekaj, kar smo s samo krizo pridelali, bomo potrebovali še nekaj časa, da da da zmanjšamo, sigurno je pa to nek proces, ki je pozitiven in tudi nam srednje- in dolgoročno omogoča številne druge vzvode, torej da ta sredstva namesto v v obresti namenjamo v v kaj drugega, kaj bolj produktivnega. Če se za trenutek dotaknem dveh ministrstev, ki sta mi tudi z vidika dela v odborih še najbližje, to sta predvsem Ministrstvo za okolje in prostor in pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, lahko na kratko povem sledeče. Torej s samim rebalansom je Ministrstvo za okolje in prostor pridobilo dodatna sredstva, torej iz tristo treh milijonov na tristo petinsedemdeset in ta sredstva bodo bila namenjena predvsem za področje varstva okolja, zlasti za prioritetne sanacije v preteklosti onesnaženih območij. Če jih izpostavim, je to Jernejev kanal, Rakovnik in pa Celjska kotlina, kjer bo letos saniranih pet vrtcev. Dodatno se bo s temi sredstvi okrepilo delovanje Inšpektorata za okolje in prostor in se lotili ministrstvo se bo lotilo tudi problematike ekosistemov pa odpadnih gum na Dravskem polju in pa tudi vsem, mislim, da zdaj že dobro znane problematike nakopičene odpadne embalaže, veliko se bo naredilo tudi na področju protipoplavne zaščite in precej sredstev dodatnih sredstev gre tudi za kakovostno upravljanje s prostorom, celih šestintrideset milijonov in pa tudi dodatni dodatna sredstva so zagotovljena za subvencije za tržne najemnine. Prioritete so predvsem oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, poživitev mest, zmanjšanje onesnaženosti zraka, zmanjšanje hrupa in zagotavljanje biotske raznovrstnosti. Če se dotaknem nekoliko podrobno še Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ima dodatne vire na voljo, iz dvesto osemdeset milijonov na tristo petdeset in ta sredstva bodo šla predvsem za krepitev mednarodne konkurenčnosti slovenskih podjetij. Mislim, da je to v trenutku v tem trenutku to ključno, da te ugodne pogoje izkoristimo in hkrati delamo intenzivno tudi na tem, da se naš podjetniški sektor sistemsko razdolžuje, da potem lažje tudi se giblje, investira in gre v nove posle. Pomembno je, da se še naprej izvaja postopek oziroma izvajajo poenostavitve samih upravnih in drugih postopkov, tako da naše gospodarstvo deluje v nekem predvidljivem okolju. Da se še naprej dela na ukrepih za spodbujanje slovenskih verig vrednosti, za spodbujanje vstopnih in izstopnih investicij in da se dodatno krepijo poslovni grozdi in mreže, ki potem tudi lažje nastopajo v tujini. Pomembni so tudi procesi nadaljnje privatizacije oziroma umikanja države iz tistih portfeljev oziroma naložb, kjer njena vloga ni ključna, hkrati pa moramo ostati prisotni tam, kjer je to v našem strateškem interesu. Zagotovo pa je tudi eno od področij, kjer se bo veliko delalo tudi nadaljnje vzpodbujanje tujih investicij, in jaz upam, da bo tudi še v naprej dovolj nekega zavedanja, da da teh investicij ne zaviramo, kot se to pri nas rado dogaja. Rebalans je, kot rečeno največ dodatnih sredstev namenil podjetništvu in konkurenčnosti, izobraževanju in športu, prometu in prometni infrastrukturi, okolju, obrambi in zaščiti ter socialni varnosti. Če nadaljujem, z zdaj moj osebni pogled na na samo rebalans, bi bi ga lahko strnil z enim stavkom, in sicer da bi raje bil nekoliko bolj konservativen glede samih financ in nekoliko bolj progresiven glede svobodomiselnih in liberalnih vrednot. Še enkrat bom poudaril, da tudi Evropska banka govori o tem, da prihaja do delnega ohlajanja in da je tveganje za neko recesijo šibko. Torej, v kolikor se bodo razmere na znotraj regije in širše globalno, če se razmere ne bodo zaostrovale, potem si lahko tudi v prihodnje obetamo dovolj visoko gospodarsko rast, ki nam bo omogočala še nadaljnje korake in tudi višanje nivoja samih socialnih in in drugih storitev. Naj se pa dotaknem še ene zadeve, in sicer uvodoma sem tudi omenil, da bi tale ta debata lahko bila na nivoju, pa pa na žalost ni. In ne morem oziroma ne strinjam se niti z načinom komuniciranja, ko govorimo o tem, da si med seboj izstavljamo neke zabeljene račune in da prihaja do do nekakšnih izsiljevanj in podobno. Prav tako pa se mi ne zdi primerno primerna kakršnakoli žaljivost do ministrske ekipe. Jaz mislim, da smo tukaj vsi odrasli in da se lahko pogovarjamo na na osnovi argumentov. Če pa argumentov nimamo, če smo jih izčrpali, če nam zmanjkuje domišljije ali pa imamo kakšne drugačne ideje in navade, potem seveda pridejo na vrsto tudi žalitve in in drugačen način komuniciranja. Jaz pa mislim, da to k ničemur ne prispeva in samo prispeva pa k temu, da si sami sebi pljuvamo v lastni krožnik in zgledujem znižujemo ugled instituciji poslanca in pa tudi Državnega zbora. Zdaj pretirano težkega dela nimamo in se mi zdi res škoda, da na tak poceni način se lotevamo sicer za našo državo zelo pomembnih procesov, kar v končni fazi rebalans proračuna zagotovo je. Hvala lepa.